obavezni specifični tekstovi na ambalaži, obaveza čuvanja dokumentacije u zemlji odredišta itd.

Međutim, ta studija govori i o nekim necarinskim preprekama za koje osobno mislim da bi trebale biti uključene, a to je na primjer obaveza objavljivanja informacija o podrijetlu proizvoda jer je to nešto što moramo znati, moramo znati odakle proizvodi dolaze, kakvi su ti proizvodi i kakav je sastav tih proizvoda. Međutim, imamo jedinstveno tržište, imamo jedinstvenu poljoprivrednu politiku, imamo bescarinsku uniju i moramo imati i stvoriti pravi bescarinski sustav sa svim dodatnim propisima koji uključuju sve ovo što je ova studija navela, a po mogućnosti još i neke druge elemente jer mislim da ovakav način, kako međusobno neke države funkcioniraju i bojkotiraju jedna drugu i stvaraju administrativne i druge prepreke, nema nikakvog smisla. Treba nam, i u ovom sasvim konkretnom kontekstu, zaista jedinstveno tržište sa svim elementima i sa svim propisima.